Herr Präsident, liebes Kommissartrio, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Sie haben gesagt Europa soll tatsächlich führend in der Welt sein für einen automatisierten und verbundenen Verkehr. Die Chance dazu haben wir, das wäre gut für Europa.

Das ist umweltfreundlicher, es ist sicherer gerade was die Toten angeht zum Beispiel es ist effizienter. Es wäre auch gut für Leute mit reduzierter Mobilität. Es wäre auch gut für den ländlichen Raum, der wird oft vergessen, aber der hat da auch eine Chance. Es ist die letzte Meile der Lieferkette, wahrscheinlich sehr stark verändert in Zukunft. Das Problem ist tatsächlich Wir sollten einmal technologieoffen darangehen, das ist auch besser für die Emissionen.

Wir brauchen eine Infrastruktur für alternative Energien und für digitale Dinge und auch eine Verkehrsinfrastruktur. Daran müssen wir entscheidend arbeiten, dann können wir es auch schaffen, in Europa führend zu sein.